Madame la Présidente, au terme de ce débat, je remercie chacun des rapporteurs, des responsables des groupes et des parlementaires qui sont intervenus, à peu près unanimement, pour

Je veux confirmer que ces nouvelles autorités européennes et le Comité européen du risque systémique ne vont pas se substituer aux superviseurs nationaux, mais s'appuyer sur eux, les faire mieux travailler ensemble,

en réseau, au total mutualiser les compétences des expertises pour avoir une bonne réponse européenne, quand c'est nécessaire, face à des risques européens et parfois davantage, dans des établissements financiers dont je vous ai dit qu'ils étaient largement transnationaux. Grâce à vous et grâce au Conseil, ce cadre va exister. Nous allons le remplir, comme cela a été dit, brique par brique le système des paiements SEPA, dès le mois d'octobre, la régulation sur les fonds propres, la révision de la directive abus de marché, la directive sur les marchés financiers, les OPCVM pour les dépositaires, les agences de notation, la gestion des risques et, enfin, la gouvernance d'entreprise. Voilà ce qui est devant nous, sans parler de la régulation des fonds d'investissement. Nous ferons ce travail avec détermination.